Er heerst heel veel onduidelijkheid over wat ons het komende halfjaar allemaal te wachten staat rond de plaats van China in de wereldhandel.

Daarom wil ik bij de Raad en bij de Commissie aandringen op een voorstel waarin ook gegarandeerd wordt dat de EU ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de analoge landmethode bij het vaststellen van dumping uit landen en sectoren waar duidelijk geen markteconomische omstandigheden aanwezig zijn.